Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs du gouvernement polonais, n'ayez pas peur de vos propres concitoyens, de leur diversité, de leur aspiration à la liberté, à l'égalité, à la vie. Mesdames et Messieurs de la Commission européenne, Madame la Vice présidente, n'ayez pas peur de pousser les procédures d'infraction, d'imposer des amendes, de couper les subventions.

Mes chers collègues, n'ayez pas peur de faire savoir à tous les citoyens européens que nous sommes là, qu'ici, au Parlement européen, le respect des valeurs de l'Union européenne est un horizon indépassable. Nous devons dire ceci à tous nos concitoyens n'ayez pas peur de revendiquer vos droits fondamentaux! Nous le disons à ces militants LGBT si malmenés par la police polonaise, à celles et ceux qui se battent, mais aussi à celles et ceux qui se cachent n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur de vivre libre, n'ayez pas peur de vivre! Nous vous disons cela n'ayez pas peur!